Seien wir doch ehrlich Sie diskutieren heute hier über Ungarn und über Polen, und beide, die Ungarn und Polen, sind alte Teile der europäischen Völkerfamilie, sind stolze Teile der europäischen Völkerfamilie. Und das, was hier an Wahlergebnissen zu Tage gefördert wird, in Ungarn beispielsweise Zwei Drittel der Menschen sprechen sich dafür aus, dass Orbán hier weitermachen kann.

Nichts anderes als Schelte. Das ist der falsche Weg. Meine Damen und Herren, nehmen Sie zur Kenntnis, dass auf diesem Kontinent Pluralismus, Vielfalt und auch der Weg, den eigenen Staat mit einer souveränen Ausgestaltung zu versehen, möglich sein muss, und begegnen wir miteinander mit Freundschaft und nicht mit